A Parlament elnöke ma, Európa napján úgy fogalmazott Ne sáncoljuk vissza magunkat belső köreinkbe, hanem egységben harcoljunk a kihívásokkal. Aggodalommal követem az Erdélyben kirobbant ellentéteket, ahol helyi kisközösségek a feszültség, a zaklatás vagy éppen a félelem hatására befelé fordulnak, kirekesztve a velük együtt élő közösségeket. Egy európai régióban egyértelmű a roma közösség jövője nem rövidlátó részintézkedésekben, hanem jövőbe néző, szolidaritásra és párbeszédre épülő európai cselekvésben rejlik. A magyar elnökség irányítása alatt készülő roma integrációs stratégia a jövő Európáját teremtheti meg a roma közösségek számára is. A Bizottság, a Parlament, a tagállamok, az illetékes hatóságok és minden érintett helyi közösség, mindannyiunk felelőssége, hogy ez valósággá váljon.